Kedves képviselőtársaim! Miről is beszélünk, amikor az európai Duna stratégiáról beszélünk, a Duna régióról teszünk említést? Ez a régió 14 európai országot, 115 millió európai polgárt köt össze. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az európai Duna stratégia a jövő stratégiája. Nem egyszerűen Közép Európa jövőjéé, talán nem is az Európai Unió jövőjéé, hanem széles értelemben Európa jövőjéé. Nem egyszerűen visszatekint, nem a múltból magunkkal hozott problémákat kívánja csupán megoldani, hanem az együttműködésnek olyan receptjét kívánja kialakítani, ami a jövő feladatait tudja megoldani. A Duna régió stratégiájának a kidolgozásakor egy régen látott módszert alkalmaztunk, amivel talán tényleg sikerült közel vinni az Uniót, az Unió kezdeményezését az európai polgárokhoz, hiszen nagyon hosszú időn keresztül nagyon nagyon sok érdekelt véleményének a meghallgatásával és annak a figyelembevételével dolgozta ki a Bizottság a tavaly decemberben közzétett elképzelését. Ugyancsak nagyon nagyon fontos kérdés, hogy a Duna régió országait, régióit, az itt élő embereket különös súllyal érintette a válság, a gazdasági, pénzügyi válság, így tehát a Duna régió stratégiája a válságból való kilábalás stratégiája kell, hogy legyen, aminek középpontjában mindenféleképpen a foglalkoztatás gyarapítása kell, hogy álljon. Az gondolom, hogy valamennyien itt az Európai Parlamentben üdvözölni tudjuk az Európai Tanács soros magyar elnökségének a megközelítését, amelyik egyrészt a fejlődő, a gazdagodó Duna régió stratégiáját, másrészt pedig az élhető Duna régió stratégiáját tartja rendkívül fontosnak. Ebből a szempontból különösen lényeges, hogy az összefogás stratégiájának a megvalósításához rendelkezésre álljanak azok az uniós források, amelyeket a Duna régió stratégiájában érintett uniós tagállamok a kohéziós politikájuk során eddig még nem használtak föl.